Certes, vous avez habilement surfé sur l'héritage de vos prédécesseurs, je pense notamment à Galileo, mais vous, qu'avez vous engagé vous même? Le compte n'y est pas. Il est donc plus que temps que vous mettiez sur la table une feuille de route pour atteindre l'objectif que nous nous sommes collectivement fixé.

Cette feuille de route ne saurait être non plus la simple addition de politiques sectorielles que vous vantez régulièrement, mais dont, bien souvent, les leviers vous échappent. Nous avons besoin d'une véritable stratégie pour redonner un avenir à l'industrie européenne.

Le gavage de quotas de CO2, malheureusement, promeut le non investissement. Il faut aussi accélérer les politiques comme l'économie circulaire. Vous en avez parlé, nous attendons des actes. Ensuite, une concurrence équitable à l'international.

Enfin, nous avons besoin d'une industrie riche de ses savoirs et respectueuse du dialogue social. Il ne peut y avoir d'industrie européenne sans travailleurs bien formés, correctement protégés contre les aléas d'une économie de plus en plus financiarisée et en mesure de jouer pleinement leur rôle, en bons connaisseurs de leur outils de travail, dans la bonne gestion et les décisions stratégiques de leur entreprise.